de la complaisance de l'Union européenne vis à vis des passeurs de toutes sortes, que ce soit en Méditerranée ou en Europe de l'Est, ou de l'absence de frontières, qui leur donne toute latitude pour cet innommable trafic. Nous avons entendu votre proposition temporaire mais il faut traquer ces mafieux. Il faut les arrêter, il faut appliquer la tolérance zéro contre ces monstres, il faut être impitoyable, parce que la place d'un violeur ou d'un trafiquant d'enfants est en prison, parce que la sanction doit donner la mesure réelle du crime commis application de la perpétuité.